Señor Presidente, España no reconoce el Estado de Kosovo ni apoya su progresiva integración en la Unión, olvidando que, el pasado 22 de julio de 2010, la Corte Internacional de Justicia consideró que su declaración de independencia no había violado el Derecho internacional. Kosovo era un Estado antes de que las tropas serbias lo conquistasen en 1912 y ha sido una de las áreas de la antigua Yugoslavia más castigadas por el genocida Milosevic. Solo por respeto a la legalidad internacional, por solidaridad con las víctimas del colonialismo serbio y por el reconocimiento al pacifismo de Rugova, debería cambiar esta posición.